We spreken vandaag over kindhuwelijken, een fenomeen dat helaas nog steeds bestaat, en zelfs in ons beschaafd Europa voorkomt.

Dit is niet zo vreemd wanneer men kijkt naar de legitimatie van veel van deze huwelijken.

In bepaalde Europese landen is het nog steeds mogelijk om een in het buitenland gesloten huwelijk met een minderjarige te laten erkennen.

Het is aan de natiestaten om erkenning van dit soort barbaarse praktijken onmogelijk te maken. Het is puur kindermisbruik. Het is de plicht van eenieder om dit krachtig te veroordelen. We hebben geen behoefte aan duur betaalde onderzoeken, geen Commissie waarin open deuren worden ingetrapt en waar overbetaalde bobo's zich laven aan snoepreisjes.